Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Minister, kolegi in kolegice. Pred tremi, štirimi leti je Slovenija spremenila ustavo, in sicer je v ustavo zapisala tako imenovano fiskalno pravilo oziroma zlato fiskalno pravilo, na podlagi katerega velja v javnih financah, da naj odhodki ne bi presegali prihodkov, če tako rečem, v vseh javnih blagajnah. Se pravi, to pomeni, tako za državni proračun, občinske proračune, zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno in tako naprej. Okviru tega določila ustave, ki je, bom rekel, neki varuh številnosti javnih financ, je bil kasneje sprejet tudi zakon, ki je to fiskalno pravilo operacionaliziral. Zaradi tega je pred vsakim proračunskim letom, pred vsakim letom, ko se dejansko v državnem zboru predstavijo javne finance, stabilnost javnih financ in tudi seveda, ko se predstavi tudi neka razvojna politika države, socialna politika države, še kako aktualno vprašanje, ali bodo javne finance v skladu s fiskalnim pravilom. Ne samo z zornega kota računovodstva, da tako rečem, ne samo zornega kota, financ, ampak tudi razvoja in stabilnosti države. Številne mednarodne organizacije nas danes opozarjajo na to, da se gospodarska rast ohlaja. Posebej pa nas opozarja tudi Mednarodni denarni sklad, da je še nekaj časa za reforme, da je še nekaj časa za spremembe - tudi jaz se tukaj strinjam, da so boljše besede spremembe zakonodaje, zato da bo ta zakonodaja bolj stabilna tudi na področju, če želite pokojninskega zavarovanja. Da so potrebne spremembe na področju zdravstvene zakonodaje in tako naprej. Opozarja nas tudi Evropska komisija, da imamo velik strukturni primanjkljaj, prevelik strukturni primanjkljaj in da je tukaj treba nekaj narediti. Tudi to to je povezano s spremembami neke druge zakonodaje. Spoštovani minister za finance, ali bodo proračunski dokumenti oziroma dokumenti s področja javnih financ, v skladu s fiskalnim pravilom? Tukaj vas sprašujem za leto dva tisoč devetnajst in seveda tudi za srednjeročno obdobje, ki ga omenja Zakon o finančnem pravilu.